Hvala lepa. Zdaj, ker se meni zdi osebno, kar se glede stanovanjske politike tiče, zelo pomembna tema, ker se tiče pač predvsem mladih družin, ki s težavo pridejo do svojih stanovanj, predlagam, da se opravi, obširnejša razprava na naslednji seji o tej problematiki. Hvala.